Signora Presidente, la mobilità può essere considerata il cuore del progetto europeo, perché potersi muovere liberamente sul proprio territorio è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei ed è anche lo strumento che può permettere l'omogeneità delle condizioni economiche e sociali dei cittadini. Questo diritto diventa cruciale per alcuni territori dell'Unione come le isole, e specialmente la Sardegna e la Sicilia.

Per questo saluto con favore ogni sforzo fatto per migliorare la proposta della Commissione e inserire maggiori possibilità di investimenti nelle regioni geograficamente svantaggiate. I porti, in particolare, sono un importantissimo mezzo di collegamento per regioni come la Sardegna, che avrebbe meritato, anche per le sue caratteristiche geografiche, uno sforzo in più per inserire altri suoi porti nella rete principale dei porti dell'Unione. L'autostrada del mare è un progetto fondamentale per il Mediterraneo e necessita di tutto il supporto possibile, soprattutto economico, da parte dell'Unione europea.